Monsieur le Président, l'intégration des migrants, voilà le mantra de ce nouvel agenda pour la culture. Venise pourra bientôt être ensevelie sous les eaux, nos châteaux bradés ou démolis, entre les deux missions confiées à l'Union européenne, c'est à dire la valorisation de l'héritage culturel et la promotion de la diversité, Bruxelles aura définitivement tranché pour la seconde au profit d'une diversité toujours plus exotique. Ainsi, l'année de l'héritage culturel européen dissimule une réalité plus crue, celle du délabrement de tant d'édifices et monuments séculaires ployant sous le poids des politiques d'austérité, comme en témoigne une Italie recelant le plus grand nombre de sites classés par l'Unesco et contrainte d'amputer de près de moitié ses dépenses culturelles en dix ans pour complaire aux petits comptables de la Commission. Ce double discours est d'ailleurs sous tendu par une contradiction fondamentale, celle qui tend à exalter une identité européenne tout en reniant ce qui en fait le ciment, c'est à dire le fruit de cultures humanistes et chrétiennes millénaires.